Beaucoup d'emplois ont été menacés, ils sont toujours menacés, car nous n'avons pas su anticiper la révolution industrielle.

Résultat nous devons aujourd'hui nous pencher à son chevet, car nos entreprises ont subi de plein fouet la concurrence internationale et la perte de leur compétitivité. Le renouveau de l'industrie européenne est une priorité, car notre industrie contribue largement à la recherche et développement. Sans industrie, il n'y a pas d'innovation et il n'y a pas de croissance. Certaines régions d'Europe, anciennement industrielles, ont vu naître leur premier hub technologique et deviennent des régions où les start up côtoient les universités. Ce nouveau souffle, c'est l'espoir d'un redéveloppement de l'emploi et d'une nouvelle attractivité pour les investisseurs. Mais nous avons besoin d'une politique industrielle vraiment intégrée. Nous devons faire émerger des champions européens qui exportent à l'étranger. La politique européenne de concurrence ne doit pas venir entraver la création de ces champions. On ne peut pas traiter la politique industrielle avec une vision étriquée. Il est donc indispensable de donner du sens à chacun des outils que nous mettons en œuvre.

Enfin, notre industrie a besoin de visibilité et de stabilité, fiscale et juridique, afin de pouvoir mener des investissements à long terme. Nous devons aussi pour cela former nos jeunes générations aux métiers de demain, en particulier dans le numérique.